Ik denk dan met name aan de relatie tussen handel en mensenrechten. Voorts is het tijd om nu de woorden ook in daden om te zetten en ik vraag graag nogmaals aandacht voor de vrijheid van godsdienst. Ik was de afgelopen weken zowel in Egypte als in Turkije en Oost Turkije, twee landen waar de Europese Unie terecht nadrukkelijk aanwezig wil zijn, maar die zich niet in de goede richting bewegen.

Aramese christenen worden langzaam murw gemaakt en eeuwenoude kloosters zoals Mor Gabriel dreigen al hun grondbezit te gaan verliezen.